Grecia pasó a recibir también doscientos millones del instrumento europeo de ayuda de emergencia para acometer esa responsabilidad de convertir lo efímero y temporal en algo permanente. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno de Grecia? ¿Ha perdido el señor Tsipras el control de la Administración?